Komisja Europejska w swojej propozycji zmniejszyła już wysokość budżetu o 6 w porównaniu z rokiem poprzednim, co wydaje się poważną redukcją, zwłaszcza w dobie kryzysu. Szczególnie zaskakuje mnie fakt, że Rada zdecydowała się na największe cięcia w dziale 1A, co oznacza mniejsze nakłady na wzrost konkurencyjności i zatrudnienia. Pozostaje to w sprzeczności z czerwcową decyzją Rady o przeznaczeniu większej ilości środków na programy wspierające zatrudnienie ludzi młodych i wzrost gospodarczy.